Mă văd obligată să protestez împotriva abuzurilor săvârșite în România de instituții fundamentale ale statului, în special cele care țin de justiție și de serviciile secrete, care, în disprețul Constituției și al legilor, au fost transformate de Președinte și de fosta guvernare de dreapta în instrumente de control și constrângere în societate, care intervin partizan în lupta politică. Aceste instituții abdică de la misiunea și scopul lor, acum ele fiind folosite pentru a împiedica alternanța democratică la guvernare. Lucrul cel mai grav este că printre aceste instituții se află și Curtea Constituțională, fapt care a blocat, practic, exercitarea guvernării. Asistăm la o vendetă politică prin intermediul justiției selective, la hărțuirea medicilor și polițiștilor pentru că își fac datoria, la încălcări grave ale normelor fundamentale ale democrației și statului de drept într o țară membră a Uniunii Europene.